Monsieur le Premier ministre, vous êtes un européen convaincu, personne n'en doute, mais cela ne transparaît pas au vu de certaines déclarations que vous faites ou des positions de votre gouvernement sur des sujets européens.

Macron a soulevé la question il y a quinze jours. Mais il y a aussi votre ministre des Finances cela a été dit qui en coulisses fait barrage à l'application de la taxe sur les transactions financières, projet que nous sommes majoritaires à vouloir.

Monsieur le Premier ministre, alors que le navire Europe prend l'eau de toutes parts, que le Conseil est un peu une machine qui fait du surplace au niveau européen, quels grands projets pouvez vous soutenir pour relancer la dynamique européenne en faveur des citoyens?